hæstvirtur forseti við ræðum hér ársskýrslu ríkisendurskoðunar ársins tvö þúsund og fimm og það er mjög nauðsynlegt að umræða fari hér fram í þingsölum um störf ríkisendurskoðunar þar sem hér er um að ræða óháða stofnun sem starfar á vegum alþingis í umræðum hér í fyrra kom fram hjá hæstvirtum forseta þingsins að það væri mjög mikilvægt að fjárlaganefnd þingsins

ég tel að það frumkvæði hæstvirts forseta sólveigar pétursdóttur hafi verið mjög gott og við höfum fengið ítrekun í fjárlaganefnd þingsins frá hæstvirtum forseta um að kalla ríkisendurskoðun fyrir nefndina og það höfum við gert og farið yfir ársskýrslu ársins tvö þúsund og fimm og er mjög mikilvægt sérstaklega að nefndarmenn í fjárlaganefnd séu vel inni í málefnum ríkisendurskoðunar hverju sinni enda er mikið og náið samstarf á milli ríkisendurskoðunar og fjárlaganefndar þingsins þessi viðleitni og frumkvæði hæstvirts forseta þingsins er því mjög gott og ég tel að það sé mikilvægt í framtíðinni að fjárlaganefnd þingsins kalli ríkisendurskoðun til sín og fari með reglubundnum hætti yfir starfsemi stofnunarinnar og þá í tengslum við útkomu eða útgefna ársskýrslu hvers árs

eins og ég sagði hér áðan höfum við í fjárlaganefnd fengið á okkar fund sigurð þórðarson ríkisendurskoðanda og farið yfir þá ársskýrslu sem hér er til umræðu það þarf enginn hér í þessum sal að efast um mikilvægi ríkisendurskoðunar en þessi stofnun er ein af stofnunum þingsins eða sem starfar á vegum alþingis og er algjörlega óháð og sjálfstæð í sínum störfum því vil ég undirstrika mikilvægi þess að við stöndum vörð um þetta sjálfstæði stofnunarinnar og það er mjög mikilvægt fyrir alþingi að sterk og óháð stofnun starfi á þess vegum því er mjög mikilvægt að við tryggjum ríkisendurskoðun gott starfsumhverfi og að þessi stofnun geti verið rekin með myndarbrag og geti tekið að sér þau verkefni sem hún kýs á hverjum tíma ríkisendurskoðun tekur að sér mjög margvísleg verkefni meðal annars stjórnsýsluendurskoðanir fer yfir málefni einstakra ráðuneyta og undirstofnana þeirra og það er mjög mikilvægt aðhald fyrir framkvæmdarvaldið að stofnun á vegum alþingis fari ofan í ákveðinn rekstur og stjórnsýslu sem heyrir undir viðkomandi ráðuneyti því að á þeim tímum þegar okkur háttvirtum þingmönnum mörgum mörgum hverjum stjórnarþingmönnum er brigslað um það að vilja ekki standa vörð um sjálfstæði þingsins leggjum við akkúrat mjög mikla áherslu á það að sjálfstæði ríkisendurskoðunar verði tryggt með því að starfsumhverfi og rekstraröryggi stofnunarinnar sé varðveitt ég tel að við hæstvirtur forseti þingsins séum í því liði að vilja efla alþingi og stofnanir þess kannski ekki síst ríkisendurskoðun í þeirri viðleitni að veita framkvæmdarvaldinu aðhald því að það er mjög mikilvægt að utanaðkomandi óháður aðili sé til í samfélaginu sem fer ofan í verkefni eða fer ofan í þær framkvæmdir sem viðkomandi ráðuneyti eru að standa í og mikilvægt að stofnunin geti tekið upp að eigin frumkvæði mál til athugunar akkúrat núna í fjárlagavinnunni er hlutverk ríkisendurskoðunar mjög mikilvægt við höfum fengið ýmsar ábendingar og upplýsingar frá ríkisendurskoðun hvort sem það er nú í ár um stöðu einstakra stofnana og margar aðrar ábendingar rétt eins og á umliðnum árum og hefur samstarf fjárlaganefndar við ríkisendurskoðun og ríkisendurskoðanda verið til mikillar fyrirmyndar í fjárlagavinnu hvers árs og það er mjög mikilvægt að hafa aðgang að stofnun eins og ríkisendurskoðun sem getur komið með leiðbeinandi ráð til háttvirtra nefndarmanna í fjárlaganefnd og að sjálfsögðu bætir þá fjárlagagerðina hverju sinni ríkisendurskoðun gerir grein fyrir flestum verkefnum sínum í skýrslum eða álitsgerðum og eru þær tíundaðar hverjar þær voru í ársskýrslu ársins tvö þúsund og fimm það skapaðist sú hefð þegar háttvirtur þingmaður jón kristjánsson og núverandi forseti hér þings var formaður fjárlaganefndar að fjárlaganefnd fór mjög gaumgæfilega ofan í álitsgerðir eða skýrslur sem ríkisendurskoðun sendi frá sér það er mjög mikilvægt að þingmenn kynni hér þær skýrslur eða þær álitsgerðir sem frá ríkisendurskoðun koma því að oft er heilmikill broddur í þeim upplýsingum sem þar eru fyrir því er mjög mikilvægt að þingnefndir hvort sem það eru viðkomandi fagnefndir og þá kannski líka sérstaklega háttvirtri fjárlaganefnd setjist yfir slíkar skýrslur og álitsgerðir og gaumgæfi sig á þeim efnisatriðum sem í þeim skýrslum eru og ljúki málinu með ákveðinni niðurstöðu eða bókun oftar en ekki tel ég að það sé hægt að ná þverpólitískri sátt um slíkar athugasemdir það er mjög mikilvægt að við fylgjum eftir þeim skýrslum sem koma hingað í þingsal með því að fjárlaganefnd þingsins taki upp á sína arma þær álitsgerðir og þær skýrslur sem koma frá ríkisendurskoðun því að sjálfsögðu þarf ríkisendurskoðun ákveðinn stuðning frá alþingi í sínum störfum og ég tel mikilvægt að sú hefð sem skapaðist þegar háttvirtur þingmaður jón kristjánsson var formaður fjárlaganefndar verði tekin aftur upp og við bætum þannig enn frekar störf þingsins og styðjum um leið við þau störf sem ríkisendurskoðun er að fást við á hverjum tíma hæstvirtur forseti ég vil nefna eitt að lokum sem ég fagna verulega að í formála ríkisendurskoðanda er falin ákveðin hvatning um það að við stjórnmálamenn þurfum að koma fram á völlinn og hafa forustu um innleiðingu nýrra vinnubragða og þá á ríkisendurskoðandi við að þeim árangursstjórnunarsamningum sem hafa verið gerðir á milli ráðuneyta og stofnana megi fjölga þar sem menn gefi sér ákveðin markmið um þjónustustig fjármál og það er sem sagt gert ráð fyrir að aðilar komi sér saman um kerfi til að mæla árangur við þekkjum í atvinnulífinu að þetta er tíðkað þar mjög mikið og við þurfum að innleiða þessa hugsun í miklu ríkari mæli inn í ríkisreksturinn það er mjög mikilvægt að virkja starfsmenn ríkisins til að ná fram árangri með breyttum stjórnunarháttum og nýta þá miklu þekkingu og reynslu sem þeir hafa til þessa þannig getum við um leið bætt þjónustu sem ríkið er að veita í hinum margvíslegu málaflokkum og um leið farið betur með það fjármagn sem við erum að verja til viðkomandi málaflokka og þetta eru æskileg markmið ákall ríkisendurskoðanda

að bæta þetta umhverfi ég get sagt sem dæmi að lokum að á fundi með landspítala háskólasjúkrahúsi sem veltir yfir þrjátíu milljörðum á hverju ári kom fram ákall til okkar stjórnmálamanna um að gera ákveðnar breytingar sem gefa forstöðumönnum til dæmis þeirrar stóru stofnunar möguleika á því að endurskipuleggja sinn rekstur með það að markmiði að bæta heilbrigðisþjónustuna og jafnvel fara betur með fjármuni ríkisins þar erum við að hreyfa við mjög umdeildu máli sem eru lög um opinbera starfsmenn og það er mjög brýnt að við stjórnmálamenn tökum umræðu um þann þátt því að það er mjög mikilvægt að við verðum við ákalli stofnana eins og landspítala háskólasjúkrahúss og skoðum þessi mál ofan í kjölinn því að það er mjög mikilvægt að hverju sinni förum við mjög vel með fjármuni skattborgaranna og það er ætlunin og ég hvet til umræðu um þessi málefni á næstu vikum og mánuðum ég vil annars lýsa mikilli ánægju með þá ársskýrslu og þann fund sem við nefndarmenn áttum með ríkisendurskoðanda það er almenn samstaða um það í fjárlaganefndinni að bæta verklagið enn frekar það tekur tíma og við viljum vinna vel að því verkefni og í samstöðu hvort sem við erum í stjórn eða stjórnarandstöðu svo vil ég að lokum þakka hæstvirtum forseta þingsins fyrir það frumkvæði sem hún hefur sýnt að hvetja nefndina til þess að fara mjög ítarlega ofan í þessi málefni með ríkisendurskoðun þá ársskýrslu hverju sinni það er mjög